Wir kommen politisch zu unterschiedlichen Entscheidungen, wenn wir ein maximal profitables Businessmodell unterstützen wollen oder wenn die Perspektive lautet, möglichst viel Kommunikation für BürgerInnen zuzulassen. Das ist nicht dieselbe Stoßrichtung, und wir sollten uns als Parlament immer für die Möglichkeit entscheiden, finde ich, die mehr Kommunikation, freiere Kommunikation für unsere BürgerInnen erlaubt.